Pani przewodnicząca! Setki tysięcy Europejczyków odczuło skutki kryzysu gospodarczego w najdotkliwszy dla nich sposób, tracąc swoje zatrudnienie. W każdym kraju Unii Europejskiej nastąpił wzrost stopy bezrobocia i jest to element kryzysu, który najbardziej niepokoi naszych obywateli. Niezbędna pomoc trafia do instytucji finansowych. Niestety nie trafia ona na czas do osób zagrożonych utratą swojego miejsca pracy, a to oni będą najdłużej odczuwać skutki obecnego kryzysu. Dlatego też z zadowoleniem przyjmuję utworzenie Europejskiego Instrumentu Mikrofinansowania na rzecz zatrudnienia i włączenia społecznego. W szczególności na uwagę zasługuje połączenie tego instrumentu z ogólnym celem wspierania przedsiębiorczości. Środki przeznaczone bowiem za pomocą tego instrumentu będą stymulowały zakładanie nowych firm. Jest to dobra wiadomość dla naszej gospodarki, bo to właśnie małe i średnie przedsiębiorstwa są jej podstawą. I to właśnie one tworzą nowe miejsca pracy. Instrument ten doskonale wpisuje się w koncepcję wspierania przedsiębiorczości zaprezentowaną w ramach Karty Małego Biznesu. Ważne jest, aby przedsiębiorstwa otrzymały to wsparcie także na późniejszym etapie, a nie tylko na etapie ich tworzenia. Środki finansowe z tego instrumentu przyniosą bowiem korzyści dla osób z niego korzystających i dla gospodarek tylko wtedy, gdy tworzone przedsiębiorstwa utrzymają się na rynku. Mam także nadzieję, iż przedsiębiorczość, a w szczególności ta dotycząca małych i średnich firm nie będzie tematem naszych debat tylko w czasie kryzysu. Powinniśmy do przedsiębiorczości podchodzić w sposób całościowy, bo to przecież te przedsiębiorstwa zapewniają naszym obywatelom miejsca pracy nie tylko w czasach kryzysu.